Eine wirkliche Zivilmacht braucht keinen riesigen Militärapparat. Rüstungsforschung, Förderung des militärisch industriellen Komplexes, zwingende Verpflichtungen unter der Beistandsklausel, zivil militärische Kooperation, Einführung eines EU Militärhaushalts, Start up Fonds, gemeinsame Anschaffung von Drohnen und, und, und

Bericht von Frau Gomes zu den maritimen Aspekten der GSVP folgt der gleichen Philosophie. Von Ursachenbekämpfung kann keine Rede sein. Ihre Antwort ist immer öfter Gewalt und Militär zur Interessendurchsetzung und zur Absicherung. Frau Gomes betont in ihrem Bericht, dass die globalen maritimen Angelegenheiten reguliert werden müssten, damit es keinen Ausbeutungskampf um Ressourcen und die Vernichtung der ökologischen Grundlage gibt, da dies zu internationalen Konflikten und Militarisierung führen könnte.

Und die EU ist Mitauslöser und Profiteur. Es ist doch vor allem auch der europäische Appetit auf Fisch und unser Giftmüll, die Atalanta ins Leben gerufen haben. Da etwas zu ändern, das wäre ein sinnvoller erster Schritt zu mehr Sicherheit.